Monsieur le Président, d'abord je voulais féliciter le rapporteur, qui a fait un rapport équilibré et lucide, dans un contexte difficile, parce que l'équation dans laquelle s'inscrit la relation entre l'Union européenne et la Turquie, c'est une équation selon laquelle il n'est pas possible de progresser dans nos relations sans que ces progrès s'inscrivent dans la perspective d'adhésion.

Elle est problématique pour beaucoup de nos pays, elle est problématique pour beaucoup de nos opinions publiques et elle est problématique pour la Turquie elle même.

Dans ce contexte, je dois malgré tout m'interroger sur l'ouverture préconisée de cinq nouveaux chapitres, parce que, comme cela a été encore répété à l'instant, c'est un signal politique. Je ne néglige pas le fait que l'ouverture de chapitres permet sans doute d'avoir des leviers pour améliorer les domaines sensibles et critiques dans lesquels nous allons négocier, mais enfin, avant d'entrer dans la négociation de la substance, nous envoyons un signal politique, un double signal.

Or, je ne vois pas très bien dans l'attitude actuelle de la Turquie ce qui permet de la récompenser, quand je pense en particulier à son attitude lors de la Présidence chypriote de l'Union européenne. Le deuxième signal que nous envoyons, c'est un signal vis à vis de nos opinions publiques que nous entrons dans une démarche mécanique d'adhésion. Or, je crois que nous devrions quand même prendre conscience de la sensibilité de la question de l'élargissement, bien au delà même du cas turc, pour nous rendre compte que, si nous n'y prenons garde, nous allons beaucoup désorienter nos opinions publiques et les peuples européens.